So anche però che in Italia ci sono molti disoccupati c'è gente che fa fatica arrivare a fine mese, ci sono gli anziani che non hanno più i soldi per comprarsi le medicine per curarsi. E allora io, qui all'interno del Parlamento europeo, voglio difendere loro prima degli altri, perché non possiamo salvare il mondo.